Este important că acest lucru s a realizat prin economii pe alte linii bugetare, fără a pune în discuție prioritățile Parlamentului pentru bugetul Uniunii. Consider că acordul la care s a ajuns este benefic, în condițiile în care ITER este unul dintre cele mai ambițioase proiecte de cercetare din lume. Totodată, rezultatele sale ar putea deschide calea către o sursă de energie sigură, accesibilă și fără emisii de dioxid de carbon. În acest context, susțin asigurarea finanțării pe termen lung a acestui proiect internațional. Consider că Uniunea ar trebui să asigure succesul proiectului la un cost acceptabil și cu riscuri financiare și tehnice rezonabile.